herra forseti ég flyt hér nefndarálit um tillögu til þingsályktunar um úttekt á stöðu og möguleikum á uppbyggingu ferðaþjónustu á melrakkasléttu hún var athyglisverð greinargerðin hjá háttvirtum þingmanni halldóri blöndal og arnbjörgu sveinsdóttur sem fylgdi þessari þingsályktunartillögu og með leyfi forseta ætla ég aðeins að vitna til upphafs þessarar greinargerðar hún hljóðar svo áður var talið búsældarlegt á melrakkasléttu og sagt að þar þyrfti lítið fyrir lífinu að hafa á vorin gætu menn lagst upp í loft og æðurin yrpi ofan í þá þeir þyrftu ekki annað en leggjast á vatnsbakkann og þá synti silungurinn upp í þá og þegar vetur settist að var sóttur raftur í fjöruna og honum stungið inn um vegginn í eldstæðið og síðan ýtt inn eftir þörfum og eftir því sem brynni fjörubeit var hvergi betri og voru sjóarær teknar í fóstur fyrir bændur sem bjuggu lengra inn til landsins enn eru á vörum fólksins sögur af sveinungsvíkurhvalnum sem rak á fjöruna þar í harðindunum upp úr átján hundruð sjötíu og komu bændur með sleða úr kelduhverfi og austan úr vopnafirði til að sækja sér lífsbjörgina virðulegi forseti hér hefur um margt merkilegt gerst í þessum landshluta okkar og því er full ástæða til þess að taka undir þessa þingsályktunartillögu og hefur nefndin sent frá sér svohljóðandi álit með tillögu þessari er lagt til að samgönguráðherra í samvinnu við landbúnaðarráðherra og ráðherra byggðamála skipi nefnd sérfróðra manna og heimamanna til að gera úttekt á því hvernig unnt sé að byggja upp ferðaþjónustu á melrakkasléttu í því sambandi er lagt til að horft verði til náttúru svæðisins sögustaða og hlunninda og hvernig vekja megi athygli á melrakkasléttu sem vænlegum kosti fyrir ferðamenn nefndin leggur til að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar hjálmar árnason þórunn sveinbjarnardóttir og guðjón arnar kristjánsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins alþingi fjórtánda mars tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson anna kristín gunnarsdóttir kristján l möller kjartan ólafsson sigurrós þorgrímsdóttir og jón kristjánsson